Uważam i mam nadzieję, że ten Europejski Fundusz Obronny, jeżeli spojrzymy nań po paru latach, przyczyni się do tych celów, o których mówimy, a w tym szczególnym dniu muszę powiedzieć, że mam takie poczucie, iż zawsze po kolejnych zamachach, a to jest jakaś część wojny przenoszonej z zewnątrz do Europy, składamy kondolencje, łączymy się w bólu z rodzinami, żałujemy ofiar, ale wreszcie powinniśmy robić coś więcej, wzmacniając naszą zdolność obrony. Obrony, aby takie wydarzenia się nie zdarzały i także aby na naszych granicach zewnętrznych wreszcie zapanował pokój.